Con l'approvazione della proposta di direttiva sul congelamento e la confisca dei proventi di reato, le istituzioni europee consolidano giuridicamente la consapevolezza che la lotta contro la criminalità organizzata può essere efficace se si colpisce il cuore di ogni forma di criminalità, cioè il profitto. Il provvedimento in oggetto introduce norme minime per gli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei proventi di reato attraverso la confisca diretta e poteri estesi di confisca anche non basata sulla condanna. Questi elementi normativi consentiranno una più incisiva sottrazione dei patrimoni illeciti accumulati nel tempo dalle organizzazioni criminali eliminando, di fatto, lo strumento chiave utilizzato da queste organizzazioni per infiltrarsi nell'economia lecita. Prendendo spunto dall'approvazione di questo dossier, credo che sia opportuno anche a livello europeo promuovere e favorire la riconversione e l'utilizzo di questi beni per finalità economiche e sociali. Solamente nel mio paese, l'Italia, risulta che lo Stato disponga di beni confiscati per oltre 80 miliardi di euro.